svona er það þegar maður reynir að láta þetta ganga hratt fyrir sig hérna það má ekki það er bara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 varðandi vöruflutninga að alþingi álykti að fela samgöngu og sveitarstjórnarráðherra sem sagt innanríkisráðherra að skipa vinnuhóp til þess að gera ítarlega úttekt á vöruflutningum hérlendis

virðulegi forseti það er brýn þörf á því að þegar sé gerð ítarleg úttekt á mögulegum úrbótum í vöruflutningum á íslandi bæði á sjó og landi álag á vegakerfi landsins hefur aukist mjög á undanförnum árum með umfangsmiklum vöruflutningum stórra flutningabíla að mörgu leyti eru íslensku þjóðvegirnir varla til þess gerðir að mæta slíkum flutningum auk þess sem flutningarnir krefjast mikillar varkárni af hálfu bílstjóra í tengslum við umferð venjulegra fólksbíla vöruflutningar á landi hafa reynst hagkvæmir fyrir þjónustu við landsbyggðina en sjálfsagt er að kanna alla möguleika til hlítar kanna þarf hagkvæmnina út frá tíðni ferða þörfinni kostnaði og öðrum þáttum einn vöruflutningabíll slítur vegakerfinu tuttugu til þrjátíu þúsund sinnum meira en venjulegur fólksbíll þannig að margs er að gæta það má segja að ekki slíti skipin hafinu en á móti kemur oft erfið barátta við náttúruöflin mikilvægt er að gera úttekt á vöruflutningum í samvinnu við hagsmunaaðila í flutningum á sjó og landi sveitarfélög sérfræðinga og embættismenn með það að markmiði að bjóða upp á hagkvæmustu kosti sem völ er á vöruflutningar á landi eiga vart samleið með venjulegum fólksbílum á fjölmörgum leiðum um vegakerfi landsins eins og það er byggt upp þó það sé vel gert á mörgum stöðum er það þröngt og erfitt að tengja þetta saman ég legg til að málinu sé vísað